Señor Presidente, en Egipto los planes del Consejo Supremo Militar deben clarificarse más. Un compromiso específico es la celebración de elecciones democráticas en seis meses, tras una reforma constitucional hecha por expertos. Pero también he leído que —según el responsable británico de Exteriores— la próxima semana habrá un nuevo gobierno que incluiría a representantes de la oposición. Creo que todos coincidimos, en todo caso, en la conveniencia de que haya un proceso de transición, apoyado en el mayor consenso político posible, hasta la celebración de las elecciones. También las fuerzas sociales deberían colaborar para que la transición discurriera sin grandes tensiones. Señorías, desde la Unión Europea tenemos que acompañar el proceso democrático y contribuir a su éxito.

Una idea más los tunecinos y los egipcios nos han dado una lección sobre el deseo de libertad de los pueblos. Yo espero que esta lección no la olviden los Ministros de Exteriores cuando evalúen la posición común sobre Cuba, que justamente busca una transición democrática para la isla y que defiende a los defensores de la libertad.